Köszönöm a szót, és azt is, hogy az alapvető emberi jogoknak tekintett szólás és ehhez kapcsolódó sajtószabadságot a Bizottság ilyen kiemelten fontosan kezeli és kiegyensúlyozottan is kezeli. Hallottam zavaros mesét ma este, hallottam homályos utalásokat és sajnálkozva vádló nyilatkozatokat. Engedje meg tisztelt biztos asszony, hogy hitelesen tájékoztassam önt a tervezett magyar médiatörvénnyel kapcsolatosan.

Az új kormány beterjesztette a médiacsomag tervezetet, hogy végre világos szerkezetet és tiszta pénzügyi alapokat teremtsen a médiaszabályozásban.

Vagy éppen azzal, hogy a nemzeti média és hírközlési hatóságot az Országgyűlés által elszámoltathatóvá teszi. Vagy azzal, hogy deklarálja a sajtó szabadságát és védi az újságírók függetlenségét. Vagy éppen azzal, hogy biztosítja az oknyomozó újságírók információforrásainak titokban tartását, miközben védi az alkotmányos alapjogokat.

Eközben előfordul, hogy korábbi hatalmi érdekek sérülnek, sőt egyesek rosszindulatú híresztelésekbe is kezdenek. Pedig a törvény előterjesztését hosszú folyamat előzte meg, és nem múlt idő a törvény, mert jövő héten kezdődik ennek a törvénynek a vitája.

Komolyan kell venni ezt a kérdést, és valóban, mint ahogy elhangzott, egységes, áttekinthető és kiszámítható értékelés szükséges. A homályos mesék, az utalások pontosan veszélyeket hordoznak magukban és a nemzetállamok számára sokat ártanak.